Niestety praktyki sądów indyjskich nie spełniają standardów ONZ u. Pomimo tego, iż obowiązuje tam siedmioletnie moratorium na wykonywanie kary śmierci i nie dokonano żadnej egzekucji od 2004 roku, to w sądach wciąż zapadają wyroki skazujące na śmierć. Jak donosi sprawozdanie Amnesty International, w przeważającej większości wyroki te dotyczyły osób, które nie mogły zapewnić sobie odpowiedniej reprezentacji i obrony podczas procesów. Dlatego apeluję o przestrzeganie prawa do rzetelnego procesu.

Władze i organy sądownicze jak najszybciej powinny wprowadzić odpowiednie reformy. Prawa człowieka nie są dobrem luksusowym, ale dobrem powszechnym bez względu na to, czy ktoś mieszka w Indiach, czy w innym rejonie świata.